Hvala lepa za besedo, predsednik. Nekako sem se odločil , da se še enkrat oglasim. Glede na to, da se vračamo nazaj na določeno problematiko, ki je bila že večkrat danes pojasnjena. Vse se danes vrti okrog tega, kako razdeliti prihodke iz proračuna, ki so seveda odvisni od uspešnosti gospodarstva. Ponavljam, gospodarstvo je tisto, ki daje več ali manj. V zadnjih treh let, hvala bogu, več. Mi prihajamo do presežkov. In, seveda za veliko preudarnostjo smo postavljali ta dva proračuna, da smo dosegli tudi določene rezerve. In še enkrat, vsi so dobili več. Nekateri manj, nekateri malo več, drugi nekoliko manj. So pa tudi izjeme, ki so dobili manj. Recimo kot finance je bilo že danes lepo rečeno zaradi zniževanja zadolženosti in pa tudi zaradi prerazporeditve nižjih obresti oziroma zadolževanje cenejšega. veliko vas je danes izpostavilo problem davkov. Da so davki previsoki. Že prvi razpravi sem poskušal razpravljati oziroma sem razpravljal o tem, da davki načeloma ne smejo biti problem. Davki nas delajo svobodne. To je dejstvo. Bolj so razvite države, višje imajo davke. To je dejstvo. To se iz statistike, iz vseh poročil, ko jih gledamo vidi. Tiste države, ki imajo visoke davke, so bogate države. Ampak seveda ne gre to tako enostavno. Gre za prav razmerje med produktivnostjo, ki jih moramo dosegati, in pa s postavljenimi davki. Ampak, tisti, ki so bogatejši, potem imajo možnost, da še bolj bogatijo. O tem smo prej govorili. Da prinašajo svoje dejavnosti, predvsem tiste, kjer je dodana vrednost nižja, da potem za cenejšo delovno silo izkoriščajo te države in potem preko transferov in olajšav v tistih državah , kjer imajo to proizvodnjo, potem prenašajo iz svojo državo in potem doma po visokih davkih polnijo blagajne. To je ta uspeh. In temu moramo slediti. In, Slovenija verjetno se ne uvršča več v tiste manj razvite, ampak sledimo nekje povprečju Evrope, in zato je tudi normalno, da davkov v tem ne bomo zniževali, ampak postavljamo neko ogledalo tudi vlagateljem od zunaj, da pač nekaj pustijo tudi v naši blagajni. To je dejstvo. Imajo pa še veliko rezerv. Pri nas, če gledamo samo Avstrijo, so pri nas plače ravno polovice nižje od Avstrije. In že to je za njih zelo veliko. Da bi pa pri tem ti, ki imajo proizvodnje pri nas, ne plačevali davkov, je pa enostavno škoda, ali kako se ne izrazim. Tako da, recimo ta mini davčna reforma, ki je postavila spodnjo mejo sedem procentov, to je minimum, kaj smo lahko napravili, da nekaj dobimo. Zaradi tega ne bomo nobenega odgnali. To je dejstvo. To se pravi, stremimo za tem, da dosegamo višjo dodano vrednost. Še enkrat. Kaj je dodana vrednost? Šestdeset do petinšestdeset procentov so plače. Od tega prihajajo vsi prispevki. Dohodnina, iz tega se polni zdravstvena blagajna, iz tega so, je pokojninska blagajna. In normalno, da seveda je pa potem problem, da pri nas imamo davke na plače, to se pravi te prispevke nekoliko višje, kot pa jih pozna Evropa, ampak tudi ne vsi, imamo pa izredno nizke davke na kapital. Če pa zgledamo skupaj, smo pa še vedno pod povprečjem. Tako, da davki ne smejo biti problem. Stvar je v tem, da moramo nadalje še slediti, da dvigujemo davke na kapital in pa poskušamo še nekoliko olajšati davke na prispevke, to se pravi na plače. Še enkrat. Naše gospodarstvo si je zadalo zelo dober cilj. To dodano vrednost Sloveniji, ki je danes nekje na petinštirideset tisoč evrov, dvigniti na šestdeset tisoč. Cilj je leto dva petindvajset, ker je verjetno skoraj nemogoče. Ampak, če bi znali stopiti skupaj, vsi vleči voz v eno smer, bi verjetno nam lahko tudi to uspelo. Ampak seveda tega ne bomo uspeli, da bomo toliko povečali dobičke, da bomo toliko dvignili davke. To nam bo uspelo, če bomo znali pritegniti tudi z domačim kapitalom dejavnosti, ker dosegamo zelo visoke dodane vrednosti. Samo za primer, za razmislek, kar sem že povedal v tem Državnem zboru. Krka dosega dodano vrednost na zaposlenega sto dvajset tisoč. To je trikratnik današnjega povprečja. Gorenje, kot naš paradno podjetje, ki zaposluje nekaj tisoč zaposlenih, pa žal dosega dodano vrednost samo enaintrideset tisoč. Dobrih enaintrideset tisoč. To pa je krepko do povprečje. Zdaj bom izzval kolega Jošta Horvata, ko sva že večkrat o tem govorila. Mure ni več, ampak Mure eni več zato, ker je dosegala dodano vrednost dvajset, mogoče proti petindvajset tisoč in s takim in s takimi dejavnosti ne moreš graditi razvoja Slovenije. Dolgo smo jih vlekli, dolgo smo jih reševali, verjetno tudi v tem Državnem zboru, ker smo drugače razmišljali, ampak žal ni šlo. In v Evropo verjetno taka dejavnost, kjer je konkurenca iz Daljnega vzhoda, to povozi, nikakor ne gre. Zdaj, glejte, samo še eno primerjavo. Kako Avstrija doseže štiri tisoč zbranih sredstev za zdravstvo na državljana? Slovenija pa dva tisoč. Čeprav ima nižje prispevke na plači. Ja, seveda, ker ima enkrat višje plače. In to daje uspešno gospodarstvo, dejavnosti, ki imajo visoke dodane vrednosti. In s temi štiri tisoči evri na prebivalca je njihovo zdravstvo popolnoma drugače kot naše. Pri nas povsod škriplje, povsod je pomanjkanje in na koncu koncev so pri nas še skoraj enkrat daljše to se pravi še enkrat bolj polne ambulante kot pa v Avstriji. To je pa drugi problem, ki ga moramo tudi z nekega drugega socialnega vidika raziskovati zakaj, ne. Jaz ne verjamem, da smo Slovenci enkrat bolj bolni kot pa Avstrijci. želel bi se pa dotakniti še zdaj enega področja. Poglejte , mi smo v Evropski uniji. Evropska unija zelo močno skrbi, da daje dodatna sredstva manj razvitim v svoji družini. To je dejstvo, to vemo, zakaj . Zato, da je ta trg se razvija, da je potem večjo, večjo bruto dodano vrednost v celi Evropski uniji, da so ti trgi se širijo, da, da se lahko povečuje prodaja. To so dejstva. Mi v Sloveniji pa, mislim, da, prepričan sem, da naredimo premalo. Glejte, vodita jugovzhodna pa osrednja slovenska regija. Jugovzhodna dosega celo dodano vrednost notri petinpetdeset tisoč. In tu zdajle želim izzvati kolega Horvata. Osrednja slovenska petdeset tisoč. Povprečju smo rekli, da je petinštirideset tisoč. Ampak pomurska regija, ki dosega najmanj, se zdaj približuje petintridesetim tisočem. Zasavska, primorska, primorsko-notranjska in pa podravska pot štirideset tisoč. To se pravi, to so tiste razlike, ki nam dajo ta potencial dodatnega razvoja, ne samo vse Ljubljana in okrog tega, ampak tudi da bi se cela Slovenija enako razvijala. Spet smo zdaj tam, ne. Zakaj je v preteklosti bilo tako nizko. Ja, seveda, na Prekmurju ni bilo ene prave industrije. Tisto, kar pa je bilo, je bila pa tista industrija, delovno intenzivna, ki je imela zelo, zelo nizko dodano vrednost. In s tem ne more biti razvoja, iz tega ni blaginje. Jaz na Koroškem imam neko prednost v tem smislu, saj, da imamo to težko industrijo železarsko , TAB Mežico in tudi delno Lek in le presegamo tistih štirideset tisoč, ampak še vedno smo pod povprečjem in to je tudi še vedno premalo pa verjetno s tem prinaša tudi druge probleme glede na to javnost, ki je verjetno za odpadke in temi zadevami potem obremenjeno naše področje. glejte, , še en primer vam bom dal. Pred leti, ko sem delal v lesni industriji na Koroškem, ki je danes praktično ni več, Tovarna ivernih plošč. Tri tovarne so bile v Sloveniji. Preko Slovenske razvojne družbe je vse skupaj potekali in nismo se znali zmeniti, da bi vse iverke spravili pod eno streho in se racionalizirali in bili konkurenčni tujcem. Vsak je tekmoval za sebe in danes je vse skupaj propadlo. Leta dva tisoč dva resnično, vam bom povedal kratko zgodbo. Resnično. Pripeljal sem Kitajce preko enega kolega, ki so želeli osemdeset procentov proizvodnje teh ivernih plošč odkupiti, da bi vozili na Kitajsko. Dogovorjena je bila ceno franko Koper. In kaj se je zgodilo? Ta del prevoza na to prodajno ceno je odpadel petindvajset procentov na prevoz. franko je bila Kitajska , pardon. Ampak ta prevoz je bil pa tako sestavljen, da je od tega prevoza prišlo strošek prevoza je bil petindvajset procentov Koper- Kitajska, petinsedemdeset procentov pa Koroška-Koper. A vam to vse pove? To je tisto, kar Jože večkrat poudari. Ta kilometer, koliko je dražji. Ko morava z Jožetom priti v Ljubljano, porabiva za to, včasih vem, da sem porabil celo osem ur. Sem in nazaj, ne. Ko smo tam še Hudno luknjo delali pa Trzin pa ne vem kaj še. Danes porabim štiri ure, polovico imam, vsi tisti, ki smo oddaljeni, koliko več stroškov imamo proti tistim, ki so v tem okolju, ki praktično iz službe skočijo na sestanek na drugi konec, in vemo potem, da je to vse dodaten strošek in pa seveda vpliva na konkurenčnost. To so te zgodbe in zato si presneto želim, da ta tretja razvojna os, ki ni, nekateri že misli, da je to samo broška. Tretja razvojna os poteka od avstrijske meje na Koroškem pa do Hrvaške meje na Dolenjskem. In bo povezala vse te regije , ki rabijo povezan razvoj, da dobi neko dodano vrednost tudi na tem področju. To so dejstva in tudi na to moramo razmišljati, mislim, da samo proračun ima tudi premali poudarek na to in je treba o tem razmišljati. Zato si tako, tako želim, da ta proračun, ker je bilo že neštetokrat povedano, da petindevetdeset procentov so tako zakonske postavke. Samo pet procentov je tiste, komu bomo dali več, pa kam bomo dali, ne. In tudi je pomembno. V razvoj, v šolstvo in tako naprej. Da ti infrastrukturni projekti, kot so drugi tir, da se ne bomo vozili petintrideset kilometrov na uro, da bojo vsi vlagatelji oziroma Evropa in tisti, ki želijo prihajati v Evropo, da se nas bodo izogibali zaradi te proge, ker ne moreš nikamor. Da bomo znali to, teh dvajset, trideset kilometrov proge postaviti. In, da bomo, upam, v dvajsetih letih celo razvojno os lahko zgradili in še kaj. To so dejstva in seveda tudi drugi predor Karavanke, ker vemo, kakšni zastoji so na teh področjih. To mislim, da so takšne naložbe, da bi mogle v celoti iti iz proračuna, ki se zdaj dotika preko teh poroštev, da ta zadeva ne bi smela biti omejitev, ampak bi se mogli tu razvijati, da bi šli naprej. Ne vem, kdo vse nam dopoveduje, da ta zadeva ni ekonomična, da se ne bo izšla, in ne vem, mislim, ne znam si predstavljati, kako pa potem cel svet dela ne vem kakšne hitre vlake, ki vozijo štiristo kilometrov na uro, ne vem kakšne poti, mi pa ne znamo rešiti prog , kjer se vozimo danes petintrideset kilometrov na uro. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Jožef Horvat, izvolite.